Monsieur le Président, cette résolution n'est certainement pas celle que j'aurais souhaité voir adoptée. Elle constitue cependant le mandat que cette plénière donne à notre équipe de négociation et à notre équipe de sherpas pour la prochaine rencontre des sherpas s'agissant de la mise en œuvre d'une véritable union économique et monétaire afin d'y voir inclure une dimension sociale.